Správa tiež upozorňuje na nebezpečný fenomén skupovania pôdy v chudobných rozvojových krajinách, ktorý vedie k plieneniu zdrojov obživy miestnych drobných užívateľov pôdy, k strate ich prístupu k pôde a potravinovej bezpečnosti obyvateľstva. Z naliehavosti tejto situácie vychádza aj výzva smerujúca k Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu a Európskej komisii, aby parlamenty a vlády krajín AKT podporili plné práva domáceho obyvateľstva na pôdu a zaviedli účinné opatrenia na zabránenie masívnemu skupovaniu tejto pôdy. Aj keď je podľa správy možné konštatovať, že politický dialóg na pôde Spoločného parlamentného zhromaždenia sa stáva kvalitnejším, prístup k niektorým témam, ako je napríklad postavenie žien, rodové násilie či obchodovanie s ľuďmi, ostáva stále v mnohých krajinách nedoriešeným problémom.